Herr Präsident! In der Tat, wie das ein Journalist geschrieben hat, ist es ja so, dass wir nicht nur eine Krise der Europäischen Union haben, sondern auch eine Krise der Krisenbewältigung, oder man müsste fast sagen der Krisennichtbewältigung.

Ohne Wirtschaftswachstum wird das nicht gehen, dass wir aus der Krise herauskommen.

Wir werden das genau überprüfen. Ich hoffe, es geht mehr als das, was einige konservative und liberale Premierminister vor kurzem vorgeschlagen haben. Wir sind sehr für die Vollendung des Binnenmarks, aber das allein wird das notwendige Wachstum in der Europäischen Union nicht zusammenbringen.

Ja was ist denn das für eine Situation, die wir in Europa haben? Da wird eine Regierung gebildet, bewusst mit Koalitionspartnern, die antieuropäisch denken und handeln, und wenn dann eine Krise kommt, müssen die Sozialdemokraten kommen und die Regierung aus der Krise herausführen. Genauso ist es, Kollege Ferber.

Jetzt kommt eine neue Regierung in Lettland zustande, wo genau das selbe passiert, weil dort die Konservativen sagen, lieber gehen wir mit den Extremisten vom rechten Rand zusammen, die antieuropäisch denken, als dass wir vielleicht sogar mit jenen russischstämmigen Wählern zusammengehen, die ja genau von dieser neuen Partei oder von der neuen Koalitionspartei

Das ist kein wirkliches Konzept für Europa.

Wir brauchen eine Europäische Union, die stark ist. Aber wir brauchen nationale Regierungen, die auch europäisch denken. Auch das ist